fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga árið tvö þúsund og sjö og ársáætlun tvö þúsund og átta í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna